Naša pomoc obyvateľstvu a krajine je organizovaná podľa univerzálnych schém, ktoré sú už dlho málo efektívne, pretože napriek značnému množstvu poskytnutých finančných prostriedkov sa kvalita života miestneho obyvateľstva prakticky nemení. Možno by sme mali opustiť univerzálne schémy pomoci a pre každú rozvojovú krajinu organizovať pomoc podľa konkrétnej situácie a cieľov, ktoré potrebujeme dosiahnuť. Ak už máme v Kongu, no nazvime to legitímnu vládu, ktorá je obyvateľstvom zatiaľ akceptovaná a má vybudovaná aké také poriadkové zložky, potom by sme mali efektívne usilovať o stabilizáciu verejnej správy v krajine. Znamená to vytvoriť v krajine takú organizáciu silových a bezpečnostných zložiek, ktoré ochránia obyvateľstvo v každej časti krajiny pred rabujúcimi ozbrojenými bandami. Z histórie máme bohaté skúsenosti, že keď štát nevedel garantovať bezpečnosť obyvateľstva, obce či mestá sa združovali a vytvárali si vlastnú domobranu ako ochranu pred lúpežnými nájazdmi všelijakých dobrodruhov. Možno by nielen v Kongu, ale aj v iných afrických krajinách pomohlo, keby oficiálne armádne zložky v spolupráci s mierovými jednotkami OSN priberali do spolupráce pri ochrane územia krajiny aj miestne komunity, ktoré najviac doplácajú na nedostatočnú ochranu a spolu s nimi vybudovali ucelenejší systém krajiny.